Lorsque nous abordons cette initiative européenne de solidarité, je crois qu'il faut aussi regarder d'où l'on vient et reconnaître que, si cette situation a été créée, c'est que nous n'avons pas tout à fait les bons éléments en termes de gouvernance de la zone euro.

On l'a fait dans l'urgence. L'urgence n'est jamais la meilleure conseillère, et vous avez indiqué que vous étudiiez l'éventuelle proposition d'une pérennisation d'un tel mécanisme.

Un dernier mot.